Hvala. Želel sem samo povedati, da ob, noveli zakona, torej ob, sedeminšestdeseti a člen pač ni dal pravne podlage za, dostop do konkretne vsebine, ko, pregledujemo, izvajalce storitev, kar zadeva pač njihovo socialno odgovornost. Te pravne podlage žal, zaenkrat, v zakonu ni. To je bil poslanski zakon, sprejet lansko leto. In, morda preveč v naglici pa se, o tem, ni razmišljajo ni razmišljalo. Velja seveda razmisliti, da se to, tudi, ustrezno, dopolni. Jaz bi morda samo še, ko ste omenili, primer, Ministrstva za javno upravo. Seveda, Ministrstvo za javno upravo je bilo v tem primeru, je vodilo javno naročilo in je bilo potem, tudi izvajalec, ampak skorajda za celotno državno upravo in še nekatere druge organe. Torej v to podjetje ni čistilo samo na Ministrstvu za javno upravo. In ko smo ugotovili po pripovedovanju delavk, sami ugotovili, da se nekaj dogaja, smo začeli tudi ustrezne postopke. Po večkratnih, sestankih z vodstvom tega podjetja smo se potem enostavno morali odločiti za prekinitev pogodbe. Žalostno sicer za vse, zaposlene, delavce in delavke pri tem podjetju, ampak drugega nam, pač ni preostalo. Je pa zanimivo, da v v pregledu, v v vpogledu v e dosje ni bilo podatkov o tem, da ta delodajalec ne bi plačeval, prispevkov oziroma da ne bi plačeval, plač, delavkam. Kasneje se je ugotovilo, da delu, delu delavkam resnično, niso bile izplačane plače, ampak nimamo podatka o tem, kolikim. Mi smo enostavno bili prisiljeni v to, da smo, to pogodbo zaradi tako očitne, očitnega kršenja delovnopravne zakonodaje, prekinili. In absolutno se strinjam s tem, tudi predsednik vlade je na začetku o tem govoril, da bo treba seveda razmisliti o, drugačnem načinu zaposlovanja ljudi, v primeru delovno intenzivnih, del, morda tudi na, način, kot ste ga omenili vi . O tem sicer bi se kakšna širša razprava za zdaj še ni stekla, ampak mislim pa, da, bo potrebno reagirati pa hitro.